Daarin figureerde krijgsheer Bosco, sinds 2006 gedaagd voor het Internationaal Strafhof, met zijn nieuwe militie M23 prominent.

Want zij put juist hoop uit drie voornemens van de nieuwe Congolese regering en deze intenties reiken van effectieve legerhervorming, één commando, strikte staatscontrole op 's lands minerale rijkdommen tot diplomatieke initiatieven richting buurlanden Rwanda en Uganda. De recente succesvolle opmars van een meer gedisciplineerde Congolese strijdmacht in het oosten voedt deze hoop op een beter perspectief.